Señor presidente, desde el año 1990 en que por primera vez se incluyó en el Acuerdo Unión Europea Argentina la cláusula democrática, esta constituye un elemento esencial de los acuerdos que la Unión Europea suscribe con terceros países. Esta cláusula democrática está en el código genético de la Unión y supone una prueba tangible del compromiso irrenunciable que la Unión Europea tiene con el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Y, en segundo lugar, la tardanza en la toma de decisiones. Mientras nosotros estamos implicados en largos procedimientos —el comisario hablaba de la regla de la unanimidad—, hay otros que toman decisiones de la noche a la mañana. Es importante, por tanto, que la Unión Europea se dote de un código ágil y eficaz de sanciones por violaciones de los derechos humanos —la señora Kalniete pedía que esto se adopte en la presente legislatura—.